Slyšeli jsme dojemné řeči o zásluhách Kurdů, ale jejich masakrování těmto demokratům nevadí ani tolik, aby veřejně souhlasili s návrhem účinných akcí proti vraždění. Zdá se, že jejich největší evropskou hodnotou je pokrytectví a lidským právem planě žvanit.

30. letech parafrázoval postoj evropského politika slovy My sice odsuzujeme násilí, ale jsme ochotni dodávat zbraně.

Slyšel jsem od pana Junckera, jak jim prý vadí, že Turecko neplní dohody o přistěhovalcích, těží ropu v Egejském moři a Tureckem okupovaný Severní Kypr narušuje evropský obchod.

evropští demokraté ustupovali Hitlerovi a nakonec s ním podepsali Mnichovskou dohodu, kterou mu předali průmyslové české pohraničí a tím celé Čechy. Churchill o tom řekl Chtěli volit mezi hanbou a válkou, zvolili hanbu a mají válku.